Slachtoffers van terrorisme of hun familieleden die voor het leven getekend zijn, moeten een ingewikkeld pijnlijk en langzaam proces doorlopen om aanspraak te maken op hun rechten. Maar al te vaak belanden ze in een administratieve mallemolen van verzekeringspapieren, waarbij ze steeds opnieuw hun traumatische verhaal moeten vertellen en ondertussen geconfronteerd worden met allerlei hoog oplopende kosten. Twee keer slachtoffer dus. Ik kan evenwel niet akkoord gaan met de bepalingen rond pro Deobijstand. De resolutie lijkt het systeem te willen uitbreiden en legt de nadruk op financiële hulp voor en juridische bijstand aan illegalen.

Opeenvolgende asielaanvragen werden moeilijker gemaakt en er kwam een nieuw puntensysteem voor pro Deoadvocaten. Dat nieuwe pro Deovergoedingssysteem stemt vergoedingen beter af op de werkelijke prestaties en moet roekeloos procederen tegengaan. Komaf maken met lucratieve asiel en migratiebusiness, ook via het pro Deostelsel, zou ook een Europese topprioriteit moeten zijn.